Panie Przewodniczący! W kontekście tej rezolucji szczególnie ważne są dwie kwestie niezbędne jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej masowe bombardowania są wyniszczające, tysiące osób opuszczają zrujnowane domy, żyją w niewyobrażalnie ciężkich warunkach, brakuje im schronienia, leków, kończy się żywność.

Musimy wesprzeć agencje międzynarodowe i organizacje pozarządowe w dialogu z władzami Sudanu w sprawie zniesienia restrykcji uniemożliwiających im dostarczanie pomocy, w tym także żywności. Szacuje się, że pilnej pomocy potrzebuje około 200 tysięcy osób, w tym 70 tysięcy kobiet i dzieci. Agencje humanitarne powinny mieć nieograniczone możliwości udzielania takiej pomocy. Należy też zapewnić obecność niezależnych obserwatorów przestrzegania praw człowieka w Południowym Kordofanie. Dziękuję za uwagę!